Gospod predsednik, že nekaj časa poslušam o tem, kako Evropska unija mora biti zgled pri soočanju s podnebnimi spremembami in kako pravzaprav že igra vodilno vlogo pri tem. Vse lepo in prav, to drži, drži tudi, da smo na pravi poti, ampak Evropska unija se s tem, kar želi doseči, ne more soočati sama. Skrb za okolje je svetovni problem in tukaj morajo biti zraven vsi. Zato je po mojem mnenju glede Amazonije ključna ne samo razprava, ampak so ključna dejanja. Brazilija dopušča uničevanje pragozda in dokler bo tako, si ne znam predstavljati, da bi države članice Unije ratificirale trgovinski sporazum z Mercosurjem.

A naj mirno gledamo, kako gorijo pljuča sveta. Jasno sporočilo Unije mora biti, da nam je mar, v kakšnem svetu živimo.

Podnebje in narava se spreminjata in skrajni čas je, da se spremenimo tudi ljudje.